Je remercie également, bien sûr, le Conseil et la Commission, cher Karmenu, pour le travail que nous avons fait ensemble. S'agissant de l'intervention de notre collègue du UKIP, qui en effet a quitté l'hémicycle, je dirai que ce qui est excessif est insignifiant. Dans tous les cas, pour en revenir à notre sujet, nous devons arriver le plus rapidement possible à une gestion durable des pêches.

Ceci étant dit, le plan de gestion pluriannuel pour les eaux occidentales est le résultat d'un délicat équilibre, toujours le même, entre la protection de la ressource, indispensable, et la compétitivité économique du secteur de la pêche, que nous souhaitons. Quoi qu'il en soit, nous pouvons collectivement être fiers du travail que nous avons accompli, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, continuons avec la Méditerranée.